herra forseti notendur heilbrigðisþjónustu á íslandi eru skilgreindir sem sjúklingar og eiga lögum samkvæmt rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er völ á að veita inntak sjúkratrygginga sem greitt verður af almannafé er ætlað að jafna aðgengi þegnanna að heilbrigðisþjónustu það er óljóst breytilegt og háð úthlutunum stjórnmálamanna í gegnum fjárlög á undanförnum árum hefur borið á megnri óánægju sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólks með þann frumskóg af reglum og reglugerðum sem stýra á heilbrigðistryggingakerfi okkar

þar að auki þurfa sjúklingar að útvega sér vottorð á vottorð ofan frá læknum um ólíklegustu atriði til að njóta réttar síns ég beini því þeirri spurningu til hæstvirts heilbrigðisráðherra hvort hann hafi í hyggju að stofna embætti umboðsmanns sjúklinga viðkomandi umboðsmaður mundi hafa eftirlit með að lög um almannatryggingar tryggi á hverjum tíma rétt hinna sjúkratryggðu og jafnræði sé i heiðri haft í heilbrigðis og tryggingakerfinu